Nem szeretnék ebbe a vitába se bocsátkozni, de a jogállamiság és a független bíróság kapcsán fel szeretném hívni a figyelmet, mégpedig az államosítások révén elkobzott egyházi és magántulajdonok visszaszolgáltatásának a kérdésére.

Tüntettünk érte, és a miniszterelnök felkérte a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanácsot, hogy vizsgálja meg, hogy a tüntetés és az ott elhangzottak nem tekinthetők e az igazságszolgáltatásra gyakorolt nyomásnak.

Románia esetében. A megoldás az, hogy a koppenhágai kritériumokat a csatlakozás után is számon kell kérni.